áður en gengið verður til dagskrár núna á eftir fer fram umræða utan dagskrár um niðurstöðu loftslagsnefndar sameinuðu þjóðanna málshefjandi er háttvirtur þingmaður steingrímur j sigfússon hæstvirtur umhverfisráðherra jónína bjartmarz verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt fyrstu málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund